Signor Presidente, onorevoli colleghi, signor Commissario, quando si mette in discussione un diritto fondamentale, come quello dell'autodeterminazione nella maternità delle donne, si compie un atto grave e inaccettabile, qualunque sia il paese in cui questo atto si consuma. E siamo di fronte a un tentativo che non è riconducibile alla logica della sussidiarietà. Le leggo Sappiamo che abbiamo fatto qualcosa che non ha precedenti in Europa negli ultimi decenni. Abbiamo scritto la prima legge che riflette l'opinione della maggioranza dei cittadini europei. Sono fiducioso che questa iniziativa sarà adottata anche da altri parlamenti di altri Stati membri. Sono le parole di Alberto Ruiz Gallardón, il Ministro spagnolo che ha promosso quella legge, rilasciate in un'intervista al giornale ABC. Dunque non siamo davanti ad un tentativo di regressione consumato soltanto nella Spagna di oggi siamo di fronte ad un'opinione che rischia di assumere il confine e il contorno di un atto ideologico che rischia di investire l'intera Europa. Io penso che la Commissione debba difendere l'Europa da questo rischio.